forseti eistlands er í heimsókn í alþingishúsinu í tengslum við opinbera heimsókn hans hingað til lands í boði forseta íslands ég vil fyrir hönd alþingis bjóða forseta eistlands herra toomas hendrik ilves velkominn í alþingishúsið og ég vænti þess að heimsókn hans til íslands verði til þess að styrkja enn frekar þau góðu tengsl sem eru milli landanna alþingi vottar forseta eistlands og eistnesku þjóðinni vináttu og virðingu ég bið háttvirta alþingismenn að taka undir orð mín með því að rísa úr sætum